forseti í dag legg ég fram á alþingi nýtt frumvarp frumvarpið er samið í sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytinu en með því eru lagðar til breytingar á lögum númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um stjórn fiskveiða með síðari breytingum eru þær helstar eftirfarandi fyrsta heimilað verði að stunda veiðar í atvinnuskyni á sama tímabili og frístundaveiðar eru stundaðar annars dregið verði úr heimild til að flytja aflamark milli fiskveiðiára úr þrjátíu og þrjú prósent í fimmtán prósent en sérstaklega kveðið á um í bráðabirgðaákvæði að á þessu fiskveiðistjórnarári

fimmta svokölluð veiðiskylda aukin en í því sambandi tekið tillit til veiða utan lögsögu úr stofnum sem ekki teljast til deilistofna sjötta heimild til flutnings aflamarks frá skipi takmörkuð sjöunda bráðabirgðaákvæði er lýtur að veiðistjórnun á skötusel og gjaldtöku fyrir úthlutun aflamarks í lagfæringar á núverandi kerfi og hins vegar er verið að leggja til tímabundnar breytingar sem til eru komnar vegna sérstakra aðstæðna sem skapast hafa undirliggjandi fyrir öllum þeim hóflegu breytingum sem lagðar eru til eru efnisleg rök sem eru vel ígrunduð undanfarin áratug eða lengur var á íslandi rekin einstök tilraun sem tók til þjóðfélagsins alls frelsi fyrirtækja til athafna var meira en víðast hvar þekktist frjálshyggjan tröllreið og afskipti ríkisins af öðru en málefnum þjóðgarða fordæmi frjálshyggja sem var heimatilbúin en einnig andaði sama napra andardrættinum frá höfuðvíginu í brussel tilraunin gekk lengi og þær fáu gagnrýnisraddir sem heyrðust voru þaggaðar niður sem afturganga löngu liðins tíma svo gerist það þann sjötta október síðastliðinn að tilrauninni lauk skyndilega ekki var þó ráð fyrir því gert í tilraunaskipulaginu henni lauk vegna eigin bresta því sennilega er þetta ein misheppnaðasta tilraun með nokkra þjóð sem gerð hefur verið afleiðingarnar eru nær hrunið þjóðríki sem sleikja mun sár sín næsta áratuginn sú spurning vaknar hvað gerir þjóð sem í slíkum hörmungum lendir fer hún í sama hjólfarið og hún var í fyrir hrunið eða leitar hún annarra lausna og lagar það sem aflaga hefur svo þjóð sem er ekki lengur sátt við þennan höfuðatvinnuveg sinn og veit ekki hvað upp á sig stendur veðrið í þeim efnum hluta af ósætti þjóðarinnar má beint rekja til þeirrar stöðugu kröfu útgerða að skapað verði sem mest svigrúm og sveigjanleiki í fiskveiðistjórnunarkefinu allt annað komi í veg fyrir hagkvæma útgerð er sagt þetta er krafa sem hlotið hefur slíkan hljómgrunn að til eru aðilar innan kerfis sem náð hafa endanlegu mörkum sveigjanleikans og þurfa aldrei að dýfa engu í sjó mörg önnur dæmi í svipuðum dúr mætti rekja mín skoðun er þetta fyrirkomulag sem menn halda að þjóðin sætti sig við eftir það sem á hefur gengið dæmi nú hver fyrir sig stefna stjórnvalda hefur verið að halda nokkuð styrkri hönd á þessu tímabili utan um einn þátt fiskveiðitjórnunarinnar það er ákvörðun heildarafla sú ákvörðun hefur ekki verið látin í hendur annarra þó þrýstingur hafi verið mikill mikilvægt er að við gerum okkur grein fyrir því að gagnstætt því sem víða er upp teningnum í heimshöfunum þá eru fiskimiðin í kringum landið enn gjöful og ein aðal kjölfestan sem við höfum á að byggja til framtíðar ekki er þó allt yfir gagnrýni hafið og þannig farið að ekki hefði mátt betur gera ég skal fúslega taka undir það að ég hefði viljað sjá betri árangur af aflatakmörkunum undanfarinna áratuga segi þó bara hvernig væri ástandið ef þetta hefði ekki verið gert frú forseti nú mun ég víkja máli mínu að einstökum efnisatriðum frumvarpsins megintilgangur þess er eins og áður sagði að lagfæra ýmsa smærri ágalla og hafa sum ákvæðin ekki miklar breytingar í för með sér en þegar allt er tekið saman hef ég þá trú að frumvarpið verði það að lögum leiði til heilbrigðara fiskveiðistjórnarkerfis þó grundvallarþáttum þess sé ekki hnikað jafnframt því sem það er lagt hér fram til meðferðar alþingis þá er rétt að vekja athygli á störfum endurskoðunarnefndarinnar sem ég skipaði í sumar nefndin mun mun skila af sér ætti sem mun taka á hinum stóru þáttum kerfisins til þess að ná fram sátt um það meðal þjóðarinnar bind ég miklar vonir við vinnu þessarar nefndar þegar að hún hefur lokið störfum og skilað af sér verða tillögur hennar metnar á eigin forsendum og um það er full sátt ef þær tillögur hennar sem samþykktar verða ganga þvert á það sem hér er lagt til verður auðvitað þegar að því kemur tekið tillit til þess með frumvarpinu eru heimildir útgerða sem stunda frístundaveiðar og eiga aflaheimildir rýmkaðar þannig að þeim skipum sem einnig hafa leyfi til veiða í atvinnuskyni verði eftirleiðis heimilt innan sama fiskveiðiárs að stunda frístundaveiðar og veiðar í atvinnuskyni á sama tíma í núgildandi lögum er þetta óheimilt og hefur það skapað vandamál fyrir þá sem leggja stund á hvorutveggja frá upphafi kvótakerfisins hefur verið að finna ákvæði í lögum sem heimilar að ákveðið hlutfall aflamarks sé flutt á milli fiskveiðiára á síðasta ári var heimild þessi hækkuð úr tuttugu prósent í þrjátíu og þrjú prósent af aflamarki hverrar botnfisktegundar úthafsrækju humars og síldar nú er lagt til að þessi heimild verði lækkuð í fimmtán prósent en ráðherra hafi þó heimild til hækkunar fyrir einstakar fisktegundir séu fyrir því haldbær rök sveigjanleikinn verðu eftir sem áður mikill að mínu mati allt að fimmtán prósent geymd og í gildi eru ákvæði elleftu greinar

sagt tuttugu prósent og ætti sumum nóg um allir ákvæði eru í núgildandi lögum sem skapa útgerðum sveigjanleika af ýmsu tagi gengið er enn lengra á þessu fiskveiðistjórnarári þar sem lagt er til að flutningsheimildin verði tíu prósent rökin eru einfaldlega að sem mestur afli berist að landi á fiskveiðiárinu þau varða því öðrum þræði ríka þjóðarhagsmuni þar sem áherslan er á að sem mestur afli komi að landi þetta árið vegna efnahagslegra ástæðna sem óþarfi er að rekja hér auk þess skapar of mikill sveigjanleiki af þessu taginu óvissu í fiskveiðistjórninni ef aðstæður breytast skyndilega líkt og allir geta séð samkvæmt mati fiskistofu með öllum fyrirvörum um aðra þætti má áætla að þessi breyting úr þrjátíu og þrjú prósent í tíu prósent sé tekið mið af síðasta fiskveiðiári hefði valdið því að fjögur þúsund sjötíu og sjö tonnum af þorski sjö þúsund og áttatíu og fjórum tonnum af ýsu fjögur þúsund tuttugu og sex tonnum af ufsa og fimm hundruð fjörutíu og fjórum tonnum af steinbít hefði þurft að ráðstafa á annan hátt en með flutningi á milli ára eins og gert var ef að heimild

liggur undir hér er svo um að ræða breytingu sem lögð er fram rétt þegar að liðnir eru aðeins rúmir tveir mánuðir af fiskveiðiárinu sem auðvitað er aldrei æskilegt breytingin er þó þess eðlis að fyrir henni eru almanna rök hún kemur jafnt við alla og felur því ekki í sér mismunun nægur tími ætti

veiðiskylda verði aukin þannig að miðað verði við að fimmtíu prósent af aflamarki skips sé nýtt með veiðum þess á hverju fiskveiðiári en ekki að það sé gert annað hvert ár eins og kveðið er á um í núgildandi lögum meginmarkmiðið með úthlutun aflaheimilda er að þeim sé ráðstafað til veiða innan fiskveiðiársins hér er lagt til að svigrúm til annarrar nýtingar verði takmarkað sem þessu nemur að mínu mati er ákvæði núgildandi laga allt rúm og skortir rökstuðning þau er auk þess til þess fallin að ala á tortryggni samkvæmt núgildandi lögum er óheimilt að flytja frá skipi meira en sem nemur fimmtíu prósent úthlutaðs aflamarks í þorskígildum talið nema þegar breyting hefur orðið á skipakosti útgerðar eða skip hefur horfið úr rekstri um lengri tíma vegna alvarlegra bilana eða sjótjóns til að stuðla að því að aflaheimildir séu nýttar til veiða er lagt til að einungis verði heimilt að flytja af fiskiskipi fimmtíu prósent þess aflamarks sem skipi var úthlutað á fiskveiðiárinu í þorskígildum talið hér er að sama skapi verið að herða reglur í þá veru að þeir sem hafi aflaheimildir ráðstafi þeim til veiða en þær séu ekki nýttar til þess að auka tilflutninga á öðrum fisktegundum að mínu mati leiðir þessi breyting einnig til heilbrigðara fiskveiðistjórnarkerfis enn fremur er lagt til að framvegis verði að koma til varanleg breyting á skipakosti til að breyting á skipakosti leiði til aukinnar flutningsheimildar aflamarks með varanlegri breytingu á skipakosti er átt við þau tilvik þegar útgerð selur skip sitt útgerð kaupir til sín skip og gerir út og þegar skip er tekið af skipaskrá ákvæði þetta er sett fram til þess að styrkja heimildir framkvæmdarvaldsins til að tálma aðferð sem þekkt er og oft hefur verið kölluð eða gengið undir nafninu kínverska leiðin og verður seint talin æskileg verði þessi breyting að lögum tekst okkur vonandi að afmá þennan blett af stjórn fiskveiða með frumvarpi þessu er lögð til breyting á ákvæði laganna sem snýr að línuívilnun það er þeirri reglu að afli sem veiddur er á línu reiknast ekki að

samkvæmt núgildandi lögum nær línuívilnun einungis til afla sem veiðist á línu sem beitt hefur verið í landi en í frumvarpi þessu er lagt til að sé lína stokkuð upp í landi taki ívilnunarregla einnig til þess afla sem á hana veiðist þá er hlutfall hefðbundnar línuívilnunar aukið úr sextán prósent í tuttugu prósent og ný fimmtán prósent regla kemur til fyrir þá sem stokka línu í landi og ætti þá að vera tryggt að þær aflaheimildir er tilheyra línuívilnun sem meðal annars eru ákveðnar í lögum verði veiddar að fullu en það hefur ekki náðst undanfarin fiskveiðiár ekki nýttust í línuívilnun á síðasta fiskveiðiári fimmtán hundruð og átján tonn af þorski tuttugu og átta tonn af ýsu og sjötíu og átta tonn af steinbít þrátt fyrir heimildir heimildir þessa árs til línuívilnunar eru þrjú þúsund þrjú hundruð sjötíu og fimm tonn af þorski tvö þúsund hundrað tonn af ýsu og sjö hundruð tonn af steinbít jafnframt er fallið frá þeirri skyldu í lögunum vegna öryggissjónarmiða að bátur skuli skilyrðislaust landa í sömu höfn og haldið var til veiða frá línuívilnun er ákveðin með lögum frá alþingi og er í núgildandi lögum henni er ætlað að styðja við bakið á þeirri atvinnusköpun sem felst í beitningu í landi með breytingunni er eingöngu verið að aðlaga reglur þannig að lögin nái markmiði sínu um magn eins og alþingi hefur sett það fram þá er gert ráð fyrir að sett verði í lög ákvæði sem heimilar ráðherra að skylda útgerðir skipa er stunda veiðar á uppsjávarfiski til að vinna hluta aflans þekkt er að veiðar á ýmsum uppsjávarfiski til bræðslu hafa verið umdeildar út frá því sjónarmiði að um sé að ræða fisk sem fyllilega sé hæfur til manneldis ekki síst hefur þessi gagnrýni komið erlendis frá og bið ég háttvirtu alþingi að gera ekki of lítið úr henni verðhlutföll afurða stjórna því að stærstum hluta hvernig útgerðir haga sinni vinnslu það

til um þegar og ef nauðsyn krefur það er mat margra að það verði ekki liðið til langs tíma í samfélagi þjóðanna að góður matfiskur sé bræddur í mjöl og lýsi í heimi þar sem fyrirsjáanlegur skortur er á mat það er áréttað hér að er beðið um heimild sem eðli málsins samkvæmt getur verið á bilinu núll til sjötíu prósent heimildin er stefnumarkandi og alls ekki er víst að henni þurfi að beita en með samþykkt verður hins vegar alveg ljóst til hvers vilji alþingis stendur í þessum efnum þegar til

við ísland virðist aukast í samræmi við hærri sjávarhita við landið þessar breytingar koma mjög skýrt fram í upplýsingum frá hafrannsóknastofnuninni um veiði og breytingar á sjávarhita á síðastliðnum árum fiskifræðingar og starfsmenn hafrannsóknastofnunar lýsa þessum breytingum á veiðisvæðum hækkandi sjávarhita nýliðun og vexti skötusels afar vel í grein í tímariti hins íslenska náttúrufræðifélags náttúrufræðingnum árið tvö þúsund og sex við upphafsúthlutun kvóta í skötusel árið tvö þúsund og eitt voru fjögur hundruð og tvö skip með úthlutun að vísu sum með aðeins fá kíló þróunin síðan hefur verið sú að veiðiskipum með kvótaúthlutun í upphafi fiskveiðiárs fækkar um tuttugu til fjörutíu árlega og eru nú hundrað fimmtíu og sjö fiskiskip með upphafsúthlutun af þeim fjölda eru fimmtíu og eitt fiskiskip með tvö þúsund þrjátíu og sjö tonn af skötusel ef miðað er við tíu tonn eða meira samtals eru þessi fimmtíu og eitt skip með níutíu prósent af kvótanum en hundrað og sex fiskiskip með tvö hundruð og þrettán tonn eða tíu prósent af kvótanum við skoðun á þeim sem eru með mest virðist svo að það séu einnig sömu útgerðir og leigja mest frá sér fyrir liggur að af ellefu kvótahæstu skipunum ráðstafa frá sér áttatíu og þrjú prósent af aflaheimildum með öðru en veiðum sem er þá annað hvort leiga eða skipti árið tvö þúsund og eitt er ákveðið að skötuselur verði færður í aflamarkskerfið væntanlega var kvótasetning á hvert skip byggð á veiði áranna nítján hundruð níutíu og átta til tvö þúsund en athygli vekur að ekki lá á þeim tíma fyrir ráðgjöf hafrannsóknastofnunar sem þó hefur yfirleitt verið talin forsenda heildaraflamarksákvörðunar samkvæmt upplýsingum úr aflaskýrslum veiðiskipa var öll veiði á skötusel árin nítján hundruð níutíu og fimm til tvö þúsund bæði ár meðtalin frá selvogsbanka í vestri og austur í hornafjarðardýpi skötuselsafli var hægt vaxandi á þessu svæði við suðurströndina frá hundrað sjötíu og sex tonnum árið nítján hundruð níutíu og fimm upp í þúsund tuttugu og þrjú tonn árið tvö þúsund síðan minnkar skötuselsaflinn niður í fimm hundruð sjötíu og eitt tonn árið tvö þúsund og tvö og fer ekki að aukast aftur fyrr en frá árinu tvö þúsund og þrjú og þá með mjög vaxandi veiði skötusels á nýjum veiðisvæðum við reykjanes í faxaflóa og við snæfellsnes nú síðustu ár hefur einnig verið vaxandi magn af skötusel í breiðafirði og allt norður á vestfirði er orðið mikið vart við skötusel og jafnvel út af norðurlandi líka frá tvö þúsund og fimm hefur afli af skötusel verið yfir tvö þúsund tonn og var þrjú þúsund fjögur hundruð tonn fisveiðiárið tvö þúsund og átta tvö þúsund og níu og mest af veiðinni er á nýjum veiðisvæðum vestan selvogsbanka og fyrir vesturlandi sem voru ekki inni þegar skötuselur var settur í kvóta árið tvö þúsund og eitt eins og ég greindi áður frá við ákvörðun heildaraflamarks í sumar fyrir fiskveiðiárið tvö þúsund og níu tvö þúsund og tíu var úthlutað heildaraflamarki

núverandi umráðamenn hlutdeildar hafa því fengið viðbótarúthlutun og á rétt þeirra er ekki gengið ég tiltók þá í sumar að ég mundi úthluta viðbótaraflamarki en það yrði gert með öðrum hætti í fréttatilkynningu ráðuneytisins dagsett tíunda júlí síðastliðinn sem fylgdi ákvörðun um heildaraflamark frá því í sumar segir ráðherra tekur þó fram að hann hefur í hyggju að skoða aðrar leiðir til viðbótar varðandi fiskveiðistjórn í skötusel af þessu sést að það hefur allan tímann verið unnið eftir ákveðinni áætlun sem ekkert hefur breyst og með þessum opna hætti rökin fyrir viðbótinni er hin gríðarlega aukna útbreiðsla ekki liggja fyrir áhrif þess fiskjar á lífríkið og veiðin hefur aukist þessu til staðfestingar er hér bent á að í dag samkvæmt skýrslum fiskistofu er nú þegar búið að veiða tæp fimmtíu og sex prósent af heildaraflamarki skötusels á fiskveiðiárinu þrátt

sett verði ákvæði til bráðabirgða sem heimilar ráðherra á fiskveiðiárunum tvö þúsund og níu tvö þúsund og tíu og tvö þúsund og tíu tvö þúsund og

að fá í hvert sinn að hámarki fimm tonn af þeim aflaheimildum gegn greiðslu gjalds aflaheimildir þessar eru ekki framseljanlegar skapa engan rétt og geta ekki nýst á nokkurn annan hátt í fiskveiðistjórnarkerfinu en til veiða gert er ráð fyrir að ráðherra setji nánari reglugerð um tilhögun þeirra þá er og gert ráð fyrir því að tekjur af þessum aflaheimildum renni í ríkissjóð og skuli ráðstafað á þann veg að fjörutíu prósent hluti þeirra renni í rannsóknasjóð til að auka verðmæti sjávarfangs og sextíu prósent hluti renni í byggðaáætlun með það að markmiði að stuðla að atvinnuþróun og nýsköpun í sjávarbyggðum undir forsjá iðnaðarráðherra tiltekið er að um brýna ráðstöfun er að ræða sem er í samræmi við stefnuyfirlýsingu núverandi ríkisstjórnar um brýnar aðgerðir vegna stjórnunar fiskveiða aðgerðin er tímabundin að

ræða fordæmi fyrir grundvöll fiskveiðistjórnar yfirleitt og er ákvæðið sett til bráðabirgða til að taka af allan vafa í því sambandi þá eru bráðabirgðaákvæði í frumvarpinu sem varða skiptingu úthlutunar karfaaflaheimilda í gullkarfa og djúpkarfa þar sem hafrannsóknastofnunin setur nú fram tvískipta ráðgjöf fyrir karfann og ákvæði sem kveður á um að úthlutað aflamark í úthafsrækju leiði ekki til þess að fiskiskip missi aflahlutdeild í úthafsrækju eða öðrum tegundum tvö þúsund og níu tvö þúsund og tíu en samhljóða ákvæði hefur verið í gildi síðastliðin fjögur fiskveiðiár vakin er athygli á því að ekki er endurnýjuð heimild til þess að eingöngu veiðar á úthafsrækju skuli bera veiðigjald það ásamt takmörkun á flutningi á milli skipa ætti að stuðla að auknum veiðum á þessari tegund jafnframt er ákvæði sem takmarkar heimild til flutnings aflamarks á yfirstandandi fiskveiðiári við tíu prósent sem ég hef áður getið virðulega frú forseti ég hef nú mælt fyrir hér þessu frumvarpi um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða með síðari breytingum og legg til að frumvarpinu verði að lokinni